Mais prévenir intelligemment, sans tomber dans l'escalade des fausses solutions, efficaces uniquement en apparence. Rassurer les citoyens est indispensable, mais les protéger réellement sans fausses promesses, c'est là que doit être votre priorité. Nous ne renoncerons pas à nos libertés fondamentales.

Ce qui a fait défaut, ce ne sont pas les informations, c'est une fois de plus la coopération entre nos États membres, c'est l'échange de renseignements, et quand les informations sont échangées, elles ne sont pas correctement traitées.